A, hvala. Očitno leve vlade nimajo sreče z ljudmi na Ministrstvu za finance. Iz slabšega na slabše. To, kar je rekla predstavnica, Ministrstva za finance, češ, gre za načelo pravičnosti, potem pa bolj obdavčujemo kmete, je jasna slika intence Ministrstva za finance. Slovenskega kmeta je treba obdavčiti. Če bo preživel bo preživel, če ne bo šel pa v mesto ali pa tujino, večje mesto. Spoštovana, predstavnica Ministrstva za finance, medtem ko ste vi z z lahkoto rekli: "Ni problema, imamo načelo pravičnosti," sem jaz na svoj elektronski naslov dobil izračun enega kmeta, kaj se bo z njegovim nižje ležečim gozdom, višje ležečim gozdom in pa z njegovo njivo, vse skupaj približno devetdeset hektarjev površin, zgodilo leta dva tisoč dvajset , ko boste vi še vedno zagovarjali načelo pravičnosti. Ta gospod, ta lastnik svoje zemlje pa bo dobil povišanje katastrskega dohodka, en gozd, tristo oseminštirideset procentov povečanje, ena njiva sedemsto osemnajst procentov povišanje gozda. Katastrskega dohodka na gozd. To je to načelo pravičnosti, spoštovana gospa trina sekretarka. To je to, kar vi želite povedati slovenskemu kmetu. In pri tem ste bili še, bodite pošteni, malo hinavski, ne. Vi ste povedali okoli deset procentov kmečkih gospodinjstev pa se bo katastrski dohodek znižal. Pozabili ste pa dve ključni alineji. Prvič, približno polovici med petdeset in približno polovici se bo katastrski dohodek povečal za petdeset pa do tristo procentov. Približno desetim procentom pa se bo katastrski dohodek povečal za več kot trikrat. Sedemsto osemnajst procentov, spoštovani. Zato prosim, ne mi govoriti o načelu pravičnosti, ko na eni strani mečete denar skozi okno, na drugi strani pa pričakujete od slovenskega kmeta, da bo prvič, se mu dvignil nenormalno katastrski dohodek, ki še enkrat, ni problem sam po sebi, čeprav je problem to, da bo naenkrat sto procentov, ne štirideset, kar mi zagovarjamo, ampak bo problem tudi to, da bo ta dvig katastrskega dohodka imel brutalen, če želite, vpliv na dohodnino in na ostale prispevke iz javnih sredstev. Pa ne bom ponavljal zgodbe, ki sem jo prej začel, da se ali starejši kmetje ali pa mladi prevzemniki kmetij sprašujejo, zakaj hudiča, prvič, še vztrajati na slovenskih kmetijah in drugič poštudirati, ali se jim splača imeti otroke, za katere bodo zaradi tega dviga, ki ste ga v prejšnjem mandatu uvedli, prikrajšani za otroške dodatke ali pa bodo nižje, da bodo ob štipendije ali pa bodo nižje, in še s za cel spekter ostalih pravic se bodo spraševali, koliko se jim bodo znižali. Zato spoštovani predstavnik Ministrstva za finance, skoraj bi nekaj rekel, kam si dajte načelo pravičnosti, ampak resnično ne mi govoriti o načelu pravičnosti, medtem ko dvignete katastrskih dohodek za sedemsto osemnajst procentov, če je to vaša pravičnost, potem je z, našo državo in vsemi tistimi, ki podpirajo takšno vlado, nekaj hudičevo narobe in ne bo narobe, če bo ta zakon uveljavljen, ker bo zmernost prinašal v slovenski kmetijski prostor in ne takih neumnosti, ki jih je uvedel zakon. Imamo možnost biti drugačni od preteklih poslancev v prejšnjem mandatu in od prejšnjega ministra za finance in ministra za kmetijstvo, ampak očitno so uradniki na Ministrstvu za kmetijstvo, in predvsem uradniki na Ministrstvu za finance, močnejši od prejšnjih poslancev koalicije in tudi močnejši od sedanjih šestih koalicijskih poslanskih skupin. Žalostna usoda se očitno piše slovenskemu kmetu za takšno benevolenco predstavniku Ministrstva za finance. Hvala.